Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Jaz moram reči, da verjetno govorimo zaključnem računu proračuna petič ali šestič v tem državnem zboru. In če bi pogledali magnetograme, bi lahko rekli, da se do neke mere ponavljam. Ponavljam se zaradi tega, ker se posamezna vlada tudi ponavlja v delanju napak pri izvajanju proračunske politike. Ponavljam se tudi zaradi tega, ker vlada ne upošteva priporočil Računskega sodišča, ne upošteva tistega, kar dejansko Računsko sodišče priporoča. Govorim o priporočilih. Kajti ta priporočila so dejansko napisana, mogle bi biti napisane zahteve. In še enkrat, zaradi tega, ker enostavno si ne predstavljam, kako vlada, ki ne upošteva svojega nadzornika, lahko govori o tem, da spoštuje pravno pravni sistem v tej državi. Tukaj gre enostavno za vprašanje prava. Spoštovane predstavnice Ministrstva za finance. Za vladavino prava. Ne glede, a imate vsebinsko drugačno mnenje ali nimate drugačnega mnenja, gre za spoštovanje prava in za vladavino prava. In ne vem, kako lahko zahtevate potem od drugih, da to dejansko spoštujejo. Vlada ima pač ta privilegij, da sama sebi piše zakon, in jih potem nekako preko koalicije spravi v življenje. Sama se pa dejansko postavlja v drugačen položaj, v položaj, ki je nad zakonodajno oblastjo, v položaj, ki je nad nadzornikom. Sedemintrideset zakonov je navedeno v poročilu računskega sodišča in sedemintrideset zakonov dejansko tukaj vlada ni spoštovala. Na štirih straneh jih lahko preštejete. In če je temu tako, se seveda k temu vpraša, postavlja vprašanja, zakaj tega ne naredite in ali boste v prihodnosti dejansko karkoli glede tega naredili? Tukaj ima vlada čas tudi v tej razpravi in naj prosim na to odgovori, ali bo upoštevala stališča Računskega sodišča in priporočila Računskega sodišča. Ali bo to dejansko naredila? In če bo naredila, a bo, do kdaj bo to naredila? Ali obstaja tukaj kakršnakoli zaveza te vlade? Kajti te napake, ki se ponavljajo iz leta dva tisoč dvanajst, dva tisoč trinajst, dva tisoč štirinajst, dva tisoč petnajst, in tako naprej, se verjetno nadaljujejo še tudi v prihodnje. Tako da s tega zornega kota bi, seveda prosil predstavnico vlade, da dejansko pove, kdaj se bo to zgodilo in na kakšen način se bo to zgodilo. Drugo vprašanje je, kdaj boste imeli bilanco o stvarnem premoženju? Kdaj? Datum? Tega usklajevanja, poglejte, jaz mislim, da dejansko v stališčih vseh poslanskih skupin je bilo, da je to usklajevanje, to dogovarjanje glede vsega tega prepočasno. Ene poslanske skupine so povečale to ma na nekoliko lepši način, nekoliko bolj ovito v celofan, da tako rečem, jaz sem mogoče povedal to bolj neposredno in tudi zdaj govorim bolj neposredno, ampak dajte povedati. Glejte, tukaj, zakonodajna, zakonodajno telo, ki nenazadnje potrjuje ta zaključni račun, od vas pričakuje, da boste povedali, kdaj se bo to zgodilo. Da bomo v Sloveniji, državi, vedeli, koliko premoženja dejansko imamo. Ne glede na evidence, ne glede na izgovore, da ne vem, to ministrstvo noče narediti, tega, da drugo ministrstvo nima podatkov o tem, in tako naprej in tako naprej. Veste, zaradi mene ne bi tukaj, s lahko sedi danes celotna vlada, ne samo predstavnica Ministrstva za finance, ki ste pač zdaj tukaj na nek način žrtev. Cela vlada, naj pride predsednik vlade in pove to, navsezadnje gre tukaj za proračunski dokument, kako se bo izvajal sedaj in kako se že izvaja zdaj, ko ima on največjo izvršilno moč v tej državi. Drugo, kar ugotavlja tudi Računsko sodišče, ali pa tretje, nadzor nad javnimi zavodi. Kdaj boste zagotovili nadzor nad javnimi zavodi? Ta transferij kdaj? Kdaj boste sprejeli zakon, ustrezen zakon, ki ga že napovedujete nekaj let, kdaj bo ta vlada sprejela ustrezen zakon, ki ga napovedujete že nekaj let - Zakon o javnih financah, pa ga ne sprejmete. Mene zanima stališče vlade, ne stališče Ministrstva za finance, da bo Ministrstvo za finance reklo: "Glejte, mi se ne moremo uskladiti s temi pa temi pa temi." Vi ste tule predstavnici vlade, vlade gospoda Marjana Šarca. Kdaj boste to naredili? To niso vprašanja od danes, to so vprašanja izpret petih, šestih, sedmih let. Kako boste črpali evropska sredstva v prihodnje? Povejte danes in tukaj in zdaj. Da boste to negativno črpanje, ki je bilo pokazano v letu dva tisoč sedemnajst, dejansko izboljšali. Vlada, kdaj, kaj boste naredili glede tega? In Ministrstvo za finance, to je pa neposredno vprašanje za Ministrstvo za finance, kdaj boste nehali koristiti proračun skozi rezervo v nasprotju z zakonom oziroma s ti, s proračunskimi dokumenti, kar vam govori računsko sodišče. Tukaj sploh ni vprašanje, zakaj, kajti tlu tem parlamentu, po tejte gledat magnetograme tisti, ki ste novi, se o "zakaj je to tako" pogovarjamo že pet ali pa šest ali pa sedem let. Tukaj je samo še vprašanje, kdaj bo vlada to storila, ker mora narediti, ker mu je to naročilo računsko sodišče? Vprašanje za računsko sodišče pa je, zakaj ob vsem tem ni predlagalo vseh ukrepov, ki jih ima na razpolago, med drugim ima na razpolago tudi to, da se zahteva odstop posameznega funkcionarja, ki ne upošteva stališč računskega sodišča. To se je zgodilo enkrat v primeru tako imenovanih kant in tako naprej. Se je že zgodilo, ampak računsko sodišče ima, to je pa vprašanje za računsko sodišče, to možnost, da dejansko to naredi. Ne zaradi tega, ker so te napake, bom rekel, ekstremno hude in tako naprej, ampak zaradi tega, ker je dejansko vlada tukaj neodzivna. Jaz jemljem kot neodzivnost to, da se sklicujejo sestanki na sestanek, in tam se nič ne dogovori. In skliče se sestanek že zaradi tega, da se ne bo nič naredilo, navzven se bo pa pokazalo, kako se veliko dela. V tem je, bom rekel, čar vladanja te vlade in bom rekel tudi prejšnje vlade in tako naprej. Tako da s tega zornega kota jaz pričakujem od državne sekretarke, ki je tukaj, da nam enostavno pove, ne kako in zakaj in tako naprej, ampak kdaj. In kdaj bomo imeli bilanco stanja, kdaj bomo imeli popis vsega premoženja, kdaj bomo imeli tukaj akt, ki bo v redu zakon o javne finance, na primer, da je to Zakon o javnih financah. Kdaj? To je šlo zdaj dejansko ta vprašanja in jaz bi pričakoval seveda tudi odgovore od državne sekretarke, ki je tukaj, zaradi mene lahko tudi od ministrov in ministric gledati, za njih je to seveda samo formalnost, da se bo to zdaj tukaj dejansko zgodilo. Glede v same vsebine in črpanja evropskih sredstev je danes že veliko besed in tudi v tem Državnem zboru že veliko besed izgovorjenih. Moje vprašanje je samo: "Kaj boste naredili, kaj bo s kot vlada naredila za to, da se bo to dejansko izboljšalo?" Zamenjava ministra ni z dovolj. Ni dovolj. Zato, da se bo vsebinsko nekaj naredilo, zato da se bo okrepila ekonomija, gospodarstvo Slovenije, zaradi tega, da s bomo imeli večji investicijski ciklus, zaradi tega, da bomo v času, ki bo slabši, kot je danes, bolj odporni, če želite, bolj robustni. Samo to je zdaj vprašanje. Tega zaključnega računa pa enostavno ne morem podpreti. Sam sabo bi bil v nasprotju, če bi danes podprl neke rešitve, ki so bile enake in enake napake, kot so pred nekaj leti. Hvala lepa.